Gospodine predsjedavajući, hibridno ratovanje nije novitet, ali je ubrzani razvoj informacijskih tehnologija otvorio nove kanale i danas je lakše nego ikad propagandom doći do ljudi. S druge strane, povjerenje građana u institucije na povijesno je niskoj razini, što onima koji žele utjecati na demokratske procese i javno mnijenje u Europi, otvara puno prostora za djelovanje. Kolegica Fotyga odradila je sjajan posao, pa preporuke iz ovog izvješća mogu samo podržati. Mislim da ipak vrijedi istaknuti, iako bi to u jednoj razvijenoj demokraciji trebalo biti jasno, da postoje i opravdane kritike na račun Europske unije, njezinog vodstva i pojedinih država članica, te da nije svaka kritika neprijateljsko djelovanje. Ovo naglašavam zato što vodstvo Unije već neko vrijeme svaku kritiku pokušava pripisati vanjskim i unutarnjim neprijateljima, umjesto da sluša građane i donese promjene sukladne njihovim zahtjevima.